Das bedeutet Mit Subventionen will die EU die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Regionen ausgleichen.

Ich halte das für Hohn, dass die Europäische Union nun den kleinen und mittelständischen Unternehmen sagt, sie mit 140 Milliarden Euro fördern zu wollen. Es sind diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, es sind diese KMU das Rückgrat unserer Gesellschaft.

Stoppen wir sie jetzt und sorgen wir lieber dafür, dass die KMU gerade die KMU von überflüssigem steuerlichen und bürokratischen Ballast befreit werden das könnte ein echter Mehrwert sein.